Madame la Présidente, chers collègues, le 4 février dernier, quatre États membres la France, l'Allemagne, l'Italie et la Pologne ont écrit une lettre ouverte à la Commission par laquelle ils enjoignent de manière, disons, assez énergique la commissaire Vestager à revoir profondément la politique de concurrence qui, je le rappelle, en droit européen, relève de la compétence exclusive

Je pense qu'il est absolument crucial que ce Parlement puisse se prononcer sur cette lettre. Il est évidemment loisible à tout responsable politique de nourrir les opinions qu'il ou elle souhaite. Néanmoins, je trouve que le ton de la lettre et son caractère, je dirais presque, comminatoire justifient un débat dans ce Parlement en présence de la commissaire Vestager.